Juncker s'est rendu le 31 mai au Congrès des maires de France pour leur dire que l'Europe, c'est eux. Non, Monsieur Juncker, l'Europe, c'est vous! La politique d'austérité qui affame les communes, c'est vous! Les maires sont vos victimes et vous êtes leur bourreau.